virðulegi forseti ég er mjög óþreyjufull að sjá

mundi taka á því álitamáli og svara þeirri spurningu hvort heimila eigi staðgöngumæðrun af velgjörð á íslandi ég er þeirrar skoðunar að það sé kominn tími til að taka ákvörðun um það mál og er mjög óþreyjufull að gefa alþingi tækifæri til að taka afstöðu til þess þess vegna er ég og get viðurkennt það hundfúl yfir því að þetta mál komi ekki eins og ég hafði væntingar um til lokaafgreiðslu í dag en í trausti þess og með hagsmuni þessa máls að leiðarljósi fellst ég á og er aðili að því samkomulagi sem við þingflokksformenn náðum á fundi okkar fyrr í dag í trausti þess að það verði einmitt þannig eins og háttvirtir þingmenn þuríður backman rakti að málið komi og ég skal sjá til þess að málið verði lagt fram í upphafi þings að málið fái næga umræðu við fyrsta umræða fari til nefndar sem ég vona að afgreiði málið og sinni málinu jafnvel og var gert í núverandi heilbrigðisnefnd og að málið komi svo til annarrar umræðu og verði gefið sá tími sem þarf til að ólík sjónarmið og skoðanir fái að koma í ljós og það sem er mikilvægast í þessu samkomulagi að málið gangi til atkvæða það er það sem við þingflokksformenn komum okkur saman um í dag á okkar fundi að málinu verði lokið í atkvæðagreiðslu á haustþingi og eins og háttvirtir þingmenn þuríður backman sagði við lendum ekki aftur í þeirri stöðu að þurfa að taka málið út af dagskrá vegna tímaskorts í lok þings